Zbog toga u potpunosti podržavam stav koji smo u Parlamentu iskazali, vezano uz potporu programima vezanima uz konkurentnost. Dakle, poticanje novih tehnologija, inovacija, istraživanja i razvoja to ne možemo usporavati i ne možemo se složiti s prijedlogom Komisije i Vijeća. Isto tako, ulaganje u mlade, u Inicijativu za zapošljavanje mladih, moramo ubrzati. Ruralni krajevi su u našem prijedlogu posebno istaknuti. Njima prijeti depopulacija, odumiranje i tome se moramo usprotiviti. Naš prijedlog Europskog parlamenta zaista pokušava dotaknuti sve one ključne probleme koji muče ljude u Europskoj uniji i nadam se da će Vijeće u dijalogu s nama to prepoznati i da će se sredstva za ove programe povećati, posebno, naravno, migracije i sigurnost.